Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, chers collègues. Une nouvelle fois, notre Parlement est appelé à débattre des décisions attendues d'un Conseil européen et, une nouvelle fois, le groupe PPE appelle à une réponse européenne, à une réponse communautaire à la crise.

J'ai parfois, comme la plupart de mes collègues présents, l'impression de me répéter et d'assister à un dialogue de sourds entre les institutions et nos États membres. Certes, nous sommes d'accord sur l'importance de la crise, sur l'urgence à trouver des solutions, sur l'indispensable mix entre mesures de réduction de déficit et mesures d'incitation à la croissance et à l'emploi. Mais nous différons sur les mesures à prendre et sur le fait de savoir si ces mesures doivent être prises au compte gouttes ou avec l'efficacité d'une opération chirurgicale. Mesdames et Messieurs, l'Europe doit cesser de débattre sur la façon dont elle pourrait prendre ses décisions, sur la question de savoir si elle doit ou non entamer une énième réforme des traités. L'Europe doit cesser d'analyser, de soupeser, et surtout d'hésiter. L'Europe doit agir, l'Europe doit mettre un terme au débat sur la solidarité avec la Grèce. Solidaire, elle doit l'être naturellement et la décision prise par la troïka hier est aussi responsable qu'est irresponsable le petit jeu politicien mené au Parlement slovaque. L'Europe doit cesser de s'interroger sur le fait de savoir s'il faut ou non réduire nos déficits publics.

La seule question est de savoir comment le faire et de veiller à le faire en respectant la plus grande justice fiscale et sociale. Monsieur le Président Barroso, je ne vais pas lire le texte que j'avais préparé pour la Commission.

La seule chose que j'ajouterais, c'est que je vous souhaite bonne chance pour le faire passer au niveau du Conseil, avec le soutien de notre groupe politique. Allez y, n'ayez pas peur, il faut prendre des mesures avant Noël.

Quand je parle de l'Europe, je ne parle pas seulement de Bruxelles et de Strasbourg. Je parle aussi de Bratislava, de Londres, de toutes les capitales européennes qui doivent comprendre que la vraie souveraineté, ce ne sont pas seulement les ors des palais républicains ou royaux. La vraie souveraineté, Mesdames et Messieurs, c'est la capacité de donner à nos concitoyens la vie qu'ils méritent, le niveau de vie pour lequel ils travaillent, la liberté. Et ce n'est pas en nous repliant dans nos frontières, ce n'est pas en refermant les frontières de Schengen ou en renouant avec le protectionnisme que nous arriverons à ce résultat. La croissance et les emplois mais je sais que les anti européens ne sont pas d'accord et j'adore qu'ils rouspètent

Mon groupe ne m'a pas donné assez de temps pour faire devant vous la liste de tout ce qui est impossible en Europe. Mais vous savez qu'impossible n'est pas français. Donc tout est possible, et c'est aussi notre slogan au niveau de mon parti.

Et donc, c'est cette réponse que nous devons leur donner, c'est cette assurance que nous devons leur confirmer. Nous avons ce devoir, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, des institutions européennes, de leur donner cette première réponse.

Si nous les mettons en œuvre, nous allons sortir de la crise. Et je tiens à vous dire ceci, mes chers amis ceux qui se présentent aujourd'hui dans nos bureaux, ce ne sont pas uniquement les pays européens.